Eine Zentralbank, die tatsächlich Bürgerinnen und Bürgern über Methoden des Internets und der Digitalwährung direkt Zugang zum Zahlungsverkehr verschafft, kann letztlich dafür sorgen, dass digitale Dienstleistungen billiger werden, und damit etwas in der öffentlichen Hand halten, wo es auch hingehört. Digitale Währungen sind kein Raum für Kriminelle wie heute, wo illegaler Zahlungsverkehr durchgeführt wird, und digitale Währungen gehören auch nicht in die Hand von transnationalen Unternehmen. Daher bieten Sie doch hier einen echten Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, indem Sie selber elektronisches Geld auf den Weg bringen, mit der Sicherheit der Zentralbank und den neuen Technologien, die uns zur Verfügung stehen.